Teprve přijetí Lisabonské smlouvy umožní efektivnější management evropských priorit v oblasti energií a ty se nyní mění.

Druhou prioritou je zvyšování podílu čisté energie a obnovitelných zdrojů, proto tyto technologie, ale i jádro a jeho bezpečný provoz a likvidace odpadu musí být cílem investic do výzkumu. To nejpodstatnější, co tato diskuse přináší, je také hledání způsobu, jak omezovat spotřebu a chovat se ke zdrojům přírody s úctou. Ovšem to začíná u výchovy dětí.